Spoštovani poslanec, gospod Marko Koprivc! Pri usmerjanju in vodenju politik na različnih družbenih področjih je potrebno prvenstveno zagotoviti in urediti neposredne resorne ukrepe, ki se ne vodijo samo preko davčnega sistema, ne. Ti se lahko, če se to izkaže kot primerno in usklajeno z vsemi družbenimi cilji, uporabijo le kot dopolnilni element, nikakor pa se zgolj z davčnimi ukrepi ne morejo voditi splošnih družbenih politik brez podpore resornih ukrepov. Povečanja dopustnosti meje zadolževanja javnih stanovanjskih skladov, ki bi omogočalo dodatna sredstva za gradnjo stanovanj, bi v okviru veljavne zakonodaje pomenila specifično izjemo, kar ste pravzaprav že sami navedli. Stanovanjski skladi in občinski stanovanjski skladi spadajo v sektor država in so zato pri zadolževanju omejeni s predpisi, ki urejajo javne finance. Stanovanjski sklad Republike Slovenije s svojimi investicijami tako neposredno vpliva na saldo sektorja država oziroma njegovo poslovanje lahko povečuje primanjkljaj oziroma znižuje presežek. Slovenija je, kot veste, pri javnih izdatkih omejena tudi s fiskalnim pravilom in ima vsako leto določeno zgornjo mejo dovoljenih izdatkov, ki jih potrdi tudi državni zbor z odlokom v okviru proračunov sektorja država. Stanovanjski skladi na občinski ravni tem smislu vplivajo na bilance občin, njihove izdatke, ki pa so prav tako omejeni zgornjim zneskom, z omejenim odlokom. Tako da povečevanje zadolževanja in s tem trošenja stanovanjskih skladov bi tako bi lahko višje le na račun zmanjšanja izdatkov na drugih področjih oziroma bi jih torej morali uskladiti v okviru prioritet na državni ravni, torej za eno od teh dveh stvari bi se bilo potrebno odločiti, če želimo, to razrešiti. Vsekakor pa ostaja to prioriteta in mislim, da bi se to moralo reševati v okviru prioritet pri naslednjih proračunih. Hvala.